Monsieur le Président, Monsieur le Vice président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, les questions que pose aujourd'hui le Parlement sont des questions essentielles.

Ces réponses permettent de juger le sérieux des engagements et la réalité de la volonté politique d'aboutir à une plus grande efficacité de l'action économique de l'Union européenne. L'histoire récente montre que, si l'Union européenne s'est efforcée d'être réactive, les lacunes de l'organisation, notamment de la zone euro, ont été préjudiciables. Les crises se sont cumulées et ont été traitées dans une certaine improvisation, faute d'instruments ou de moyens adaptés.

Il s'est ainsi créé une dualité de régime juridique, qui ne doit pas perdurer. Il est urgent de revenir aux instruments communautaires et de se doter de ceux qui sont nécessaires pour réagir efficacement et, mieux encore, pour prévenir les situations dangereuses.

Je tiens ici, Monsieur le Vice président, à rendre hommage à votre détermination, qui n'a pas été facile à mettre en œuvre, du fait des résistances ou des réticences des États membres. Les deux communications de la Commission exposent les prochaines étapes du projet de réalisation d'une véritable Union économique et monétaire. Ces communications, je le rappelle, font suite aux engagements pris en novembre 2012 par la Commission dans son projet et répondent à l'appel du Conseil européen et du Parlement.

Les objectifs sont louables d'une part, renforcer la coordination des politiques économiques et l'intégration économique dans la zone euro, en conciliant une discipline stricte au niveau national et une solidarité au niveau européen et, d'autre part, permettre à l'Europe de progresser sur la voie de la compétitivité, de la croissance et de la création d'emplois. La question, maintenant, est de savoir comment ces éléments et ces intentions se traduiront dans la réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons posé cette question. Je ne ferai pas de remarques sur l'ensemble des points, bien évidemment. La résolution est précise et apporte un certain nombre d'éléments qui sont des contributions utiles du Parlement.

D'abord, la coordination préalable des projets de grandes réformes des politiques économiques, qui est indispensable. La mise en œuvre de mesures nationales dans les domaines qui relèvent, naturellement, de la dimension européenne est préjudiciable et à éviter. On en a un exemple, aujourd'hui, avec la prolifération des lois bancaires nationales, qui anticipent ce qui sera proposé par la Commission au mois de juillet ou au mois de septembre dans le cadre de la réforme du secteur bancaire. Le fait que des États se dotent, quelques mois avant, de dispositions nationales spécifiques rend plus difficile la négociation ultérieure et l'harmonisation des réglementations. De même, il est nécessaire aussi de veiller au retentissement des politiques nationales sur les autres pays, un élément qu'il faut pourtant prendre en compte.

À cet égard, nous souhaitons l'application du principe de conditionnalité au déboursement des fonds. Sans mise en œuvre des réformes programmées, il ne peut y avoir de contribution européenne. Les compétences propres au niveau national et au niveau européen doivent être respectées, le contrôle démocratique doit être assuré sans chevauchement, les parlements nationaux doivent être impliqués au niveau national dans le cadre de la procédure législative ordinaire, et il appartient au Parlement européen de veiller au contrôle démocratique du niveau européen. À cet égard, les réunions que vous suggérez et qui, déjà, sont mises en œuvre constituent certainement un premier pas dans une harmonisation des positions.